Wissen Sie, wann dieser kriminelle Akt, den wir hier debattiert haben, tatsächlich ein Fall für dieses Haus wäre? Wenn ein Vertreter der Regierungspartei auf Herrn Doğan geschossen hätte, der Innenminister die Freilassung angeordnet hätte und der Justizminister den Staatsanwalt angewiesen hätte, alle Ermittlungen einzustellen, und die Regierung sich geweigert hätte, diesen Fall zu verurteilen. Dann wäre das in der Tat ein Anlass gewesen, hier kritische Fragen zu stellen. Hier aber gehen die Ermittlungen ihren normalen Gang, und der Täter ist auch in Untersuchungshaft. Deswegen haben Rat und Kommission ja auch an dem Verfahren gar keine Kritik geäußert, sondern nur die Erwartung, dass nach Recht und Gesetz gehandelt wird. Losgelöst von diesem bedauernswerten Zwischenfall, liebe liberale Kollegen, schauen Sie sich doch bitte an, von welcher obskuren Partei Sie sich hier vor den Karren spannen lassen, wie demokratisch Herr Doğan seine Partei nach innen organisiert offenbar ist er ja der Führer auf Lebenszeit und welche Hinweise es auf die Verwicklung in die organisierte Kriminalität gibt.